Czasami odnoszę wrażenie, że organizacje przestępcze mają mniejszy problem z ustaleniem pomiędzy sobą reguł działania na wspólnym europejskim rynku niż państwa członkowskie z ustaleniem reguł przeciwdziałania tej działalności przestępczej, i to jest złe podsumowanie naszej półtorarocznej pracy. Wszakże zawartość znakomitego sprawozdania przygotowanego przez kolegę Iacolino uświadamia nam, że zakres działań organizacji przestępczych jest coraz większy, coraz bardziej wpływa na życie społeczne i gospodarcze państw członkowskich.

Wydaje się, że podczas naszych wysłuchań i warsztatów, które odbyliśmy przez minione półtora roku, udało nam się narysować mapę tej przestępczości, a także dookreślić, jakie działania powinny jej skutecznie przeciwdziałać. Problem polega na tym, abyśmy teraz wspólnie państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej znaleźli wystarczającą wolę i siłę, aby przeciwdziałać korupcji i praniu brudnych pieniędzy, działaniu przestępczości zorganizowanej. Potrzebne są dwie rzeczy, a mianowicie chęć współpracy, a także wprowadzenie wspólnotowych minimalnych standardów na poziomie prawa karnego i cywilnego, które będą skuteczniej pozwalały zwalczać tę przestępczość. Chciałbym także z całą mocą podkreślić, że chyba w żadnym innym obszarze szybkość i skuteczność reakcji zarówno władzy legislacyjnej, jak i wykonawczej nie jest tak potrzebna, jak właśnie w walce z przestępczością transgraniczną, która korzysta z coraz bardziej wyrafinowanych instrumentów i przybiera coraz bardziej zaskakujące formy.